Großzügig sollen Aufenthalt und Arbeitserlaubnis in einem ausgestellt werden. Dabei wäre es doch besser, den Aufenthalt an konkrete Einsatzmöglichkeiten am Arbeitsmarkt zu koppeln.

Zudem soll ein Bündel an Rechten Migranten Inländern gleichstellen, das heißt also gleiche Arbeitsbedingungen, Anerkennung von beruflicher Ausbildung, Steuervergünstigung, gewerkschaftliche Rechte und gleiche Sozialleistungen. Nun, meine Damen und Herren, wer soll das bezahlen? Unsere verschuldeten Euro Staaten? Jedenfalls nicht die Migranten, da ihr Einkommen um circa 30 niedriger ist als das eines durchschnittlichen EU Bürgers. Dementsprechend werden natürlich auch weniger Steuer gezahlt werden. Darüber hinaus sind Migranten weit mehr von Arbeitslosigkeit betroffen und schlechter qualifiziert. Die Inanspruchnahme von Sozialleistungen würde nach diesem System hauptsächlich Migranten zugute kommen, also jener Bevölkerungsgruppe, die eine besonders niedrige Erwerbsquote aufweist und in einem höheren Ausmaß von Armut betroffen ist. Damit werden Migranten in den Systemen der sozialen Sicherheit überrepräsentiert sein.